Je voudrais rappeler que jamais l'Union européenne n'a accepté de se mêler de référendums qui ont lieu dans un État membre, et d'autant plus quand il s'agit d'un référendum anticonstitutionnel. Par contre, ce qui est important, c'est de rappeler les principes fondamentaux de l'Union c'est que le droit doit être respecté et appliqué.